Der Kampf um Frauenrechte am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Demokratie, der Kampf um wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen, der Kampf gegen Männergewalt, gegen Frauenarmut, gegen Diskriminierung von Alleinerzieherinnen, von lesbischen Frauen, von Migrantinnen ist einer, der schon allzu lange dauert.

Quoten sind tatsächlich etwas, ohne dass Frauen es nicht schaffen werden. Wir haben Männerquoten in allen Aufsichtsräten, in allen Gremien, in der Politik, in der Wirtschaft.

Und Männer sind dort nicht unbedingt wegen ihrer Leistung manche schon, aber lange nicht alle sondern weil sie diesen Männernetzwerken angehören. Deswegen brauchen wir Quoten und wir brauchen Lohngleichheit!